Én is örülök Vassiliou biztos asszony jelenlétének és nagyon erősen hiányolom Reding biztos asszonyt, aki ebben az ügyben múlt nyár óta gyakorlatilag láthatatlan. Ha megszólal, akkor sokkal inkább elégedettségének ad hangot, mint a problémákat veti fel.

Szinte egész Európában gyakorlat az oktatási, lakhatási szegregáció, a romák elleni erőszak, a gyűlöletbeszéd. A Bizottság hallgat és várja a romastratégiánkat, ahogy erről hallottunk itt, amelyről tudjuk, hogy több tagállam jelezte, hogy nem tartja szükségesnek, hogy elkészítse.

Az egész stratégiának igen gyenge, szinte nem létező az antidiszkriminációs vonatkozása, tehát majd nem lehet számon kérni sem. A tagországoknak szegénységellenes szociális intézkedésekkel kell majd előállni, amelyeket az Alapjogi Ügynökséggel szeretne a Bizottság monitoroztatni, amelynek sem kapacitása, sem tapasztalata nincsen erre nézve. Időben szólunk, a Bizottságtól azt várjuk, hogy lépjen fel a diszkrimináció minden megnyilvánulásával szemben, és gondoskodjon a stratégia hatékony végrehajtásáról.